Widać bowiem, że operacje wojskowe Unii których było kilkanaście w ostatnich latach powodują szereg problemów, obnażają także niestety sporo słabych punktów. Proponuję, żebyśmy kładli silny nacisk na rozwiązania pragmatyczne, żeby było mniej debat, natomiast trzeba konsekwentnie tworzyć wspólny transport strategiczny, zdolności do tankowania, a także dążyć do poprawy, jeśli chodzi o jakość sprzętu teleinformatycznego.